Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją w tym kraju. W ciągu ostatnich czterech weekendów na ulice francuskich miast wyszły setki tysięcy demonstrantów, ponad dwa tysiące zostało aresztowanych, blisko 900 osób zostało rannych. Przed chwilą przyjęliśmy propozycję grupy

Myślę, że powinniśmy tak jak Parlament Europejski zajmował się wcześniej sytuacją w Rumunii, sytuacją na Węgrzech, sytuacją w Polsce porozmawiać o sytuacji we Francji, ponieważ ta sytuacja jest ważna z punktu widzenia interesów całej Unii Europejskiej. To są też nasze problemy. Wydaje mi się, że taka debata powinna być konieczna, żeby uniknąć zarzutu hipokryzji i podwójnych standardów, że rozmawiamy tylko o krajach Europy Środkowo Wschodniej, a nie o krajach Europy Zachodniej, w tym Francji.